Dała nam Pani następujący wybór po pierwsze, to musi być jednolicie w całej Unii Europejskiej. Zgoda. Po drugie, to może być albo utrzymujemy status quo, albo zmieniamy.

Proszę sobie wyobrazić czas letni, godzinę ósmą rano w Brukseli.

Co innego w Warszawie, czy w Tallinie. Natomiast w Brukseli jest to zupełnie inna pora. Kolejna rzecz padały argumenty, które niekoniecznie wnoszą tak dużo.

Natomiast co do transportu, czas zimowy ma tę zaletę, że skłonność do wypadków jest dużo mniejsza, jeżeli później rozpoczynamy podróż. I był tutaj element trochę mylący.

Byłaby dziesiąta piętnaście.